Nikdo zde nepochybuje, že občanská společnost je mimořádně důležitá pro fungování demokratického právního státu. Je li silná, pak může bránit posilování extrémistických tendencí, extrémistických názorů a přispívá k tomu, že lidé jsou odolní k nacionálním a extrémním tendencím, to znamená, je v našem vlastním zájmu mít silné občanské společnosti v případě, že v některých zemích začnou výrazně posilovat extrémistická nacionální protievropská politická hnutí. V tom já vidím velmi důležitou úlohu, pokud se bavíme zde na půdě politického orgánu, jako je Evropský parlament. Na druhou stranu jasně říkám, že podle principu subsidiarity Evropská unie jako taková by neměla zasahovat do fungování občanských společností v jednotlivých členských státech. Spíš bychom měli přistupovat k tomu pozitivně a případně finančně a jinak podporovat občanská hnutí a jiné instituce občanské společnosti v těch zemích, kde třeba dosud nejsou tak plně rozvinuty. A já třeba cítím v bývalých postkomunistických státech i ve své zemi nebo v zemích Visegrádu, že je třeba, aby Evropská unie podporovala ta občanská hnutí, která šíří informace o evropské integraci, informace o evropské identitě, o tom, co v poslední době je často módní popírat a relativizovat.